Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Panie i Panowie Posłowie! Dzisiaj zajmujemy się zmianą dyrektywy o wspieraniu czystych pojazdów, której obecna wersja z wielu przyczyn nie będę o nich wspominał nie działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Należało więc podjąć decyzję, czy w ogóle rezygnujemy z tej regulacji, czy też reformujemy system, który nie jest najbardziej doskonały. Komisja zdecydowała się na to drugie rozwiązanie, proponując system oparty na wiążących celach zakupu, leasingu, czy też usług w przetargach publicznych. W pracach w Parlamencie Europejskim musieliśmy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, jak rozumiemy definicję czystego pojazdu. Większość uznała, że obok pojazdów zeroemisyjnych powinny być również pojazdy dające największe szanse redukcji zanieczyszczeń do powietrza, zarówno przez pyły, tlenki azotu, ale też inne zanieczyszczenia. Szukając odpowiedniego rozwiązania, postanowiliśmy oprzeć definicję czystego pojazdu na już istniejącym i uzgodnionym tekście, korzystając z listy paliw zawartej w dyrektywie o rozmieszczeniu infrastruktury paliw alternatywnych, z pewnymi ograniczeniami, które dotyczą biopaliw, w szczególności pierwszej generacji. Stworzyliśmy w ten sposób synergię pomiędzy nowym prawem a już istniejącym prawem. Pozwoli to na promocję czystego transportu, wesprze rozwój nowych technologii, takich jak samochody elektryczne lub napędzane paliwami alternatywnymi, a przez to również pozwoli osiągnąć poprawę jakości powietrza, pozwoli nam również na walkę ze smogiem, nowym trudnym zjawiskiem w wielu miastach, i dołoży cegiełkę do osiągnięcia celów klimatycznych uzgodnionych w porozumieniu paryskim. Cele, które przyjęliśmy muszą być możliwe do spełnienia dla podmiotów publicznych, które będą realizowały tę dyrektywę.

Dlatego też muszę podkreślić konieczność zapewnienia finansowania tych celów na odpowiednim poziomie. W przeciwnym wypadku samorządy nie będą mogły, czy nie będą w stanie, kupować pojazdów, których cena obecnie w znacznym stopniu przewyższa cenę tradycyjnych pojazdów. Częstokroć jest dwukrotnie wyższa, na przykład w wypadku autobusów. W związku z czym będą wolniej wymieniać ten swój tabor, co może zagrozić rozwojowi transportu publicznego. Wiele samorządów też ma do wykonania zadania, które związane są z transportem publicznym na terenach pozamiejskich, w przestrzeni wiejskiej. Tam potrzeba zupełnie innej technologii, jeżeli chodzi o napęd do tych autobusów. Jednym z celów dyrektywy jest wytworzenie zamówień na pojazdy niskoemisyjne w takiej skali, aby wesprzeć również innowacje i produkcję pojazdów opartych na nowych rozwiązaniach. Musimy jednak pamiętać również o europejskich producentach, tak by nie padli oni ofiarą nieuczciwej konkurencji. Dlatego jutro będziemy głosować nad poprawką, która ma przywrócić równe pole gry dla wszystkich producentów i zachęcić te kraje, które nie wpuszczają europejskich producentów na swoje rynki zamówień publicznych, aby to uczyniły. W przeciwnym razie pojazdy produkowane przez firmy pochodzące z takich krajów nie będą mogły być zaliczane w poczet celów wynikających z dyrektywy. Chciałbym również zaapelować chyba mogę to powiedzieć również w imieniu wszystkich kontrsprawozdawców, którym bardzo dziękuję za współpracę w pracach nad tą regulacją do prezydencji, że Parlament Europejski od jutra będzie gotowy do rozpoczęcia negocjacji. Dlatego też prosimy o szybkie zakończenie prac w Radzie nad podejściem ogólnym, tak abyśmy mogli przyjąć dyrektywę jeszcze przed zakończeniem obecnej kadencji Parlamentu.